Frau Präsidentin! Die Gründung der Europäischen Union war ein visionärer, mutiger Schritt. Etwas völlig Neues entstand ein grenzenloses, friedliches Zusammenarbeiten von verschiedenen Staaten. Und heute? Der Europäische Rat trifft sich als Versammlung nationaler Politiker, die verzagt auf nationale Umfragen starren. Wir produzieren immer neue sogenannte Sicherheitsgesetze, von denen keines komplett umgesetzt ist, aber die Grundrechte und der Schutz der Privatsphäre geraten unter Druck. Migration und Asyl müssen innerhalb und außerhalb Europas gemeinsam gestaltet werden. Und der Binnenmarkt? Die Menschen in Europa brauchen eine starke soziale Säule. Stellen Sie sich doch endlich diesen gemeinsamen Herausforderungen! Denn die Zukunft unseres demokratischen Kontinents, die Zukunft von mehr als 500 Millionen Menschen ist jede Anstrengung wert.